C'est à cette époque, il y a quatre ans d'ailleurs, qu'ont lieu les attentats du Bataclan 130 morts, 450 blessés. Les attentats, dont le Président Sassoli a refusé d'honorer la mémoire des victimes par un instant de silence cet après midi

Des voix pour dénoncer, c'est ce que je peux constater ce soir sur l'ensemble des bancs, mais aucun vote pour agir. La Turquie triche, l'Europe paie, l'Europe est en danger, mais nous sommes incapables d'en tirer les conséquences. J'interrogerai, d'ailleurs, demain le candidat commissaire Oliver Várhelyi pour savoir à quel moment nous allons enfin mettre un terme à ce que mon collègue, Thierry Mariani, appelait cette politique sadomasochiste, qui est cette politique par laquelle nous continuons de verser des crédits de préadhésion à la Turquie, alors que nous savons qu'il ne sera jamais question qu'elle soit un jour membre de l'Union européenne.